Señor presidente, señora comisaria, la situación provocada por los Estados Unidos con las aceitunas de mesa manifiesta claramente la vulnerabilidad a la que son sometidos las y los agricultores de este sector como consecuencia de una política agraria con vocación exportadora. Antes ya tuvimos el ejemplo del embargo ruso. La Unión Europea y los Estados Unidos promueven políticas agrarias neoliberales y devastadoras, con precios en origen por debajo de los costes de producción, que, al tiempo que proporcionan materia prima barata a la agroindustria, vuelven a los y las agricultoras totalmente dependientes de las ayudas. Quiero denunciar la hipocresía y la falsedad que hay tras el libre comercio, porque en esta batalla ni los Estados Unidos ni la Unión Europea defienden a las y los agricultores defienden solamente el negocio agroexportador. Por eso, pregunto a la Comisión ¿qué medidas concretas va a tomar para proteger la pequeña y mediana agricultura en las áreas de producción afectadas? ¿Qué medidas va a tomar para defender los puestos de trabajo directos e indirectos? ¿Qué medidas va a tomar para defender precios justos y salarios dignos y también para que los beneficios se queden en los territorios?